Gleichzeitig möchte ich als ein Mitglied der AKP Delegation unseren Fokus auf eine Gewalteskalation lenken, die seit Sonntag 4000 Kilometer von hier passiert und uns historisch doch sehr nahe gehen muss. In Kamerun kam es seit Sonntag zu Gewaltexzessen der französischsprachigen Regierung gegen Menschen, die den 56. Geburtstag ihrer englischsprachigen Region feiern wollten.